Niemand ist in diesem Hause verpflichtet, eine solche Frage zu akzeptieren.

Aber Sie sehen ja Die Frage wird gestellt, und die Antwort wird nicht gewünscht.